Eén op drie vrouwen ter wereld krijgt tijdens haar leven te maken met mishandeling of met verkrachting. Dat zijn in het totaal meer dan 1 miljard vrouwen en dat geeft direct de omvang van het probleem aan. Het Europees Parlement heeft vorige week steun betuigd aan de slachtoffers door met een grote groep leden te dansen voor de One Billion Rising Campaign

Maar ik vraag ook de Commissie om iets te doen, met name een Europese strategie ter voorkoming van geweld tegen vrouwen mét en dat is heel belangrijk een specifiek bijbehorend budget, het promoten van het verdrag ter uitbanning van geweld tegen vrouwen en een duidelijke stellingname tegen geweld tegen vrouwen op de VN top over de status van de vrouw.